herra forseti tilefnið til þess að ég kem upp er til að taka undir sumt af því sem háttvirtur þingmaður gunnar bragi sveinsson fór hér yfir áðan en kannski líka að bæta aðeins við það það er þessi umræða um froðutapið hún er svolítið skrýtin vegna þess að sumt af froðunni varð að peningum og annað varð ekki að peningum það sem ég nefndi í ræðu minni fyrr í dag fór svo sem ekki nákvæmlega út í en það er til dæmis það dæmi að lífeyrissjóður kaupir hlutabréf í fyrirtæki fyrir tíu milljónir á árinu tvö þúsund og fjögur

síðan verður félagið gjaldþrota við hrunið haustið tvö þúsund og átta eða síðar er þá tapið hundrað milljónir eða er það tíu hvað var það sem var lagt inn í dæmið upphaflega þetta er það sem vantar inn svolítið þetta heildaryfirlit skýrsluhöfundanna sem þeir raunar gera fyrirvara við og gera ágæta grein fyrir síðan er ég aðeins ósammála þessu hvað varðar leiðréttingu á skuldum heimilanna ég tel að það sé mjög erfitt að geta fallist á það að það sé hlutverk ellilífeyrisþega og örorkulífeyrisþega í lífeyrissjóðunum að standa undir almennum skuldaleiðréttingum heimilanna það er ekki notkun á þessum fjármunum í samræmi við það hvers vegna þeim var safnað þeir eiga að standa undir þeim lífeyri hins vegar vil ég kannski halda því líka til haga að að minnsta kosti alþýðusamband íslands var með mjög róttækar hugmyndir þegar í kjölfar hrunsins um það hvernig ætti að taka á skuldavanda heimilanna sem var mun róttækari og öflugri greiðsluaðlögunarlöggjöf en svo loks leit hér dagsins ljós alþýðusambandið stóð því dyggilega að því en var alltaf og er andsnúið því að lífeyrissjóðirnir séu notaðir til þess arna